Y dice que los ciudadanos no entenderían nuestra pasividad.

es que ya no lo entienden. Con cada nuevo escándalo conocemos nuevos nombres. Da igual la ideología. Tenemos de izquierdas, de derechas, de un país, de otro...

igual todas las élites mundiales, las redes criminales están en este negocio. Y solo tenemos una parte pequeña del puzle, y el problema, la incómoda cuestión es que los Estados miembros, obsesionados con sus competencias, no pueden hacer frente a una evasión globalizada en un mundo globalizado desde el punto de vista financiero y económico. Por tanto, señor Moscovici, estamos echando agua al mar. Si no cambiamos el paradigma, no va a funcionar. Y no podemos ser indulgentes. Y, además, ustedes en la Comisión no tienen recursos para ver si se implementan bien o no las normas. El problema está en que el crimen es globalizado y los Estados no pueden actuar solos. Y esta es la terrible y miserable realidad.